W wyniku starć między wojskiem a terrorystami Boko Haram w kwietniu 2013 r. zabito setki cywilów, zniszczono miasto Baga.

Dziennikarze i osoby zdające relacje z wydarzeń w Nigerii w sposób krytykujący władze są zastraszane i grozi im nawet kara śmierci. Dlatego apeluję o przestrzeganie wolności prasy i mediów, ponieważ one odgrywają bardzo ważną rolę nie tylko w udokumentowaniu konfliktu, ale i we wzmacnianiu odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka.